Donc, je souhaite maintenant que vous nous disiez, après ce débat et avant ce vote dans quelques heures, quelle est la procédure que vous allez adopter pendant les deux ans à venir puisqu'une réévaluation doit avoir lieu en 2013 qui permettra ainsi, rapidement, comme l'a souhaité aussi notre rapporteur du groupe, Matthias Groote, d'aller plus loin